Elnök Úr, immáron negyedik alkalommal adatik meg ennek a Parlamentnek, hogy az Európai Unió gazdaságpolitikai koordinációjának tulajdonképpen egyetlen eszközét tárgyalja. És valóban itt látjuk meg ennek az új eszköznek az értelmét, hiszen ez ad nekünk alkalmat arra, hogy egységes szerkezetben tudjuk a különböző országok gazdaságpolitikájának előrehaladását vagy éppen visszafejlődését értelmezni. Nyilvánvalóan a költségvetés, a növekedés, a foglalkoztatás, azaz a versenypolitikák esetében valóban szükséges az összehasonlítás, mert különben soha nem fogjuk megérteni, hogy mitől van szinte húszszoros különbség az európai bérek tekintetében, attól függően, hogy Európa melyik szegletét nézzük, és ugyancsak az adózás tekintetében is itt jönnek elő a problémák. Én elfogadom, elhiszem, hogy az adópolitika minden kormány kezében egy nagyon fontos eszköz. Ugyanakkor lehetnek olyan esetek, így például az élelmiszerek esete, ahol már csak az emberek, az európai polgárok érdekében is érdemes lenne bizony harmonizált politikákat folytatni. Nos, ami a mostani tapasztalat, és ez új jelenség az eddigi előrehaladáshoz képest, hogy az Európai Bizottság az átstrukturálással, az európai szemeszter logikájának átstrukturálásával szinte kiszorítja az Európai Parlamentet. Jóval kevesebb időt hagy az Európai Parlamentnek munkája elvégzésére, és ezzel bizony meg kell állapítsuk kevesebb lehetőséget ad az európai polgároknak a beleszólására.